vil fyrir hönd okkar alþingismanna flytja hæstvirts forseta og öðrum varaforsetum bestu þakkir fyrir samstarfið í vetur og hlý orð í okkar garð fundir forseta með formönnum þingflokka hafa verið reglulegir og tíðir eins og þingmönnum er kunnugt

sumarþingið hefur verið óvenjulegt fyrir margra hluta sakir þó standa tvö mál upp úr eins og við öll vitum eðlilega eru alþingismenn misjafnlega sáttir með hvernig til hefur tekist og þannig er það vafalaust einnig meðal landsmanna á haustþingi tel ég mikilvægt að við treystum stöðu alþingis með faglegri en gagnrýninni vinnu og minnum þannig á hlutverk alþingis ég vil að lokum færa forseta og fjölskyldu bestu kveðjur fyrir hönd okkar alþingismanna og starfsfólki alþingis vil ég einnig þakka góð störf lipurð og fúslega veitta aðstoð og þakka því sérstaklega fyrir alla aðstoð við ekki síst okkur þessa nýju þingmenn sem hingað komu bið ég þingmenn að taka undir góðar kveðjur til forseta alþingis og fjölskyldu hans og þakkir til